Gospodine predsjedniče, htio bih svakako podržati izvještaj uvaženog kolege Takkule, u svim onim elementima kada govorimo o važnosti sporta, o utjecaju sporta, pogotovo na mlađu populaciju, ali i na one starije, pa i na one malo punašnije kao što sam ja, na primjer.

Dimenziju onih država kao što je, recimo, Hrvatska, iz koje ja dolazim, koja ima vrlo velike i uspješne rezultate. Vrlo mala zemlja, vrhunski sportaši u nogometu, košarci, vaterpolu i rukometu, sve sam svjetski vrh. Veliki problemi u izgradnji sportskih objekata i sportske infrastrukture. U malim mjestima, u malim gradovima, tu trebamo zaista omogućiti financiranje sportske infrastrukture jer bez toga, naravno, nema ni aktivnog sporta.

S druge strane, želim naglasiti dimenziju turizma i sporta, gdje zaista možemo naći mnogo poveznica i tu pozivam isto tako Komisiju da ozbiljno razmisli kako razraditi program financiranja turističke odnosno sportske infrastrukture kroz turizam.